forseti það er ástæða að óska íslenskri þjóð innilega til hamingju með glæsilega þjóðaratkvæðagreiðslu sem átti sér stað hér síðasta laugardag það var í raun og veru íslenska þjóðin sem var sigurvegari kosninganna kosninga sem hæstvirtur forsætisráðherra neitaði að taka þátt í og kosningar sem háttvirtur fjármálaráðherra neitaði að taka þátt í þannig reyndu þau með óbeinum hætti að hvetja fólk til þess að sneiða hjá þátttöku sem var glæsileg nú tekur það við að leysa þetta erfiða mál eitthvað sem við hefðum átt að vera að búin að gera fyrir löngu síðan nú tekur það við að við tökum þetta mál þvert á flokka líkt og við framsóknarmenn höfum nú lagt til í á annað ár að nú þurfum við að vinna saman að þessu máli ég tók eftir því að hæstvirtur utanríkisráðherra nefndi það sérstaklega hér áðan sem er rétt að stjórnarandstaðan hafi átt frumkvæði að samvinnu íslands í þessu stóra máli við skulum halda áfram í þeirri vegferð en á sama tíma heldur hæstvirtur forsætisráðherra öðru fram og talar um að stjórnarandstaðan vilji enga samvinnu jú stjórnarandstaðan ætlar að koma fram af ábyrgð í þessu máli eins og við höfum talað fyrir í á annað ár en ríkisstjórnin hefur því miður þverskallast við og dýrmætur tími hefur farið í súginn þess vegna ég vil líka hér úr ræðupúlti alþingis þakka forseta lýðveldisins fyrir skörulega framgöngu í þessu máli hann hefur verið sameiningartákn þjóðarinnar í þessu máli og hefur staðið sig að mörgu leyti mun betur í málflutningi fyrir hönd þjóðarinnar heldur en sjálfur forsætisráðherra landsins á hann þakkir skyldar fyrir það við stöndum á krossgötum í dag nú þurfum við að endurmeta stöðuna við framsóknarmenn höfum talað fyrir breyttum vinnubrögðum hér á vettvangi þingsins við studdum minnihlutastjórn vinstri grænna og samfylkingar án þess að óska eftir því að koma inn í þá stjórn við höfum talað fyrir samvinnu og samstöðu allt frá þeim tíma ég ber von í brjóti að þeir tímar séu vonandi að ganga í garð framundan er erfiðasta fjárlagagerð jafnvel í sögu lýðveldisins fyrir árin tvö þúsund og ellefu og tvö þúsund og tólf ef einhvern tímann hefur verið ástæða til þess að allir taki höndum saman við þá erfiðu sem framundan er er það nú ég vona að það sé ekki holur hljómur í ræðu hæstvirts fjármálaráðherra eða hæstvirtur forsætisráðherra þegar þau tala um aukna samvinnu og samstöðu hér á vettvangi þingsins en við skulum hafa það í huga að þessir ágætu ráðamenn þeir ráða vinnubrögðum hér á vettvangi þingsins ég tel undir með háttvirtum þingmanni ögmundi jónassyni að ríkisstjórnin verður að fara að endurskoða það verklag sem hún hefur viðhaft hér á þingi á undangengnum vikum og mánuðum nú er tími samstöðu nú eru nýir tímar vonandi runnir upp við framsóknarmenn erum tilbúnir í þá vegferð að vinna að erfiðum úrlausnarverkefnum með ríkisstjórninni við höfum boðist til þess í langan tíma og gerum það áfram